Simplement, les traductions et, notamment, la traduction française n'a pas été correcte sur la dernière version, et la traduction française, jusqu'à ce matin, contenait toujours cette expression de force d'occupation, d'où l'intervention de mon collègue Juvin.